Acest grup de țări se confruntă cu dificultăți în contextul schimbărilor economice globale care au urmat crizei financiare. Creșterea continuă a prețului la alimentele de bază este o problemă stringentă, care nu poate fi trecută cu vederea. Scopul principal al ajutorului pentru comerț este creșterea competitivității interne și internaționale a celor 48 de state. În acest sens, subliniez importanța eradicării sărăciei și utilizarea eficientă a ajutoarelor financiare în cadrul atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Consider utilă implicarea statelor în curs de dezvoltare în acest proces, datorită experienței pe care o dețin în domeniul reformei facilităților comerciale.